Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, le nombre de pauvres et de chômeurs ne cesse d'augmenter au sein de l'Union européenne.

Aujourd'hui, six États membres veulent mettre fin au programme d'aide alimentaire sans aucune solution de remplacement l'Allemagne, la Suède, le Danemark, le Royaume Uni, les Pays Bas et la République tchèque.

Toutefois, Monsieur le Commissaire, le Parlement vous a interpellé, en juillet dernier, sur une initiative de notre groupe, les Verts, et vous avez fait des propositions pertinentes pour sauvegarder le programme. Les Verts sont prêts à travailler avec vous sur des solutions à long terme mais, dès lors que des millions de personnes dépendent de ce système, nous ne pouvons pas laisser diviser par quatre le budget de l'aide alimentaire. L'urgence est réelle. Si rien n'est fait d'ici la fin de l'année, ce sont plus de 300 millions d'euros qui manqueront aux banques alimentaires, et rien ne garantit que les gouvernements nationaux seront capables de prendre le relais pour combler ce manque.

Ne laissons pas une minorité de gouvernements irresponsables priver des millions d'Européens d'une aide alimentaire parce que c'est, avant tout, une question de survie. La lutte contre la pauvreté et la malnutrition nécessite également une réforme de la PAC. Nous devons changer fondamentalement notre façon de produire afin de rapprocher la production alimentaire et les populations notamment les plus pauvres qui ont aussi droit à une alimentation saine et équilibrée. Seule une PAC vraiment durable nous permettra d'assurer que moins d'Européens auront besoin de l'aide alimentaire. Le Conseil doit revenir à la raison et laisser ceux qui sont dans le besoin recourir à cette aide vitale. Je m'adresse, en particulier, au futur gouvernement danois, qui aura la responsabilité d'assurer la présidence de l'Union européenne dès janvier. Revenez à la raison!

Le Parlement a eu des mots forts la dernière fois Les êtres humains sont plus importants que la finance.